Die beiden Institutionen EU Kommission und Europäisches Parlament sind in der Lage, zu liefern. Das ist der erste wichtige Punkt nach diesen drei Stunden Debatte. Der zweite Punkt bleibt nach wie vor Schaffen es jetzt denn auch die Mitgliedstaaten, sich zu bewegen? Die Debatte zwischen Nord und Süd in der Eurofrage, die Debatte zwischen Ost und West bei der Migrationsfrage, und vor wenigen Tagen kam noch einer auf die Idee, jetzt den Ausschluss eines Mitgliedstaats zu beantragen. Seien Sie mir nicht böse, aber das hört sich manchmal eher nach Kindergarten an und nicht nach seriöser Politik, die dort gemacht wird.

bin politisch bei denen dabei, die sagen Die Wirkung europaweit ist so, dass wir heute nach den Umfragen, die neutral durchgeführt werden, in vielen, vielen Staaten der Europäischen Union so hohe Zustimmungsraten für die europäische Idee haben wie seit langem nicht mehr in Deutschland, meinem Heimatland, wie seit 1977 nicht mehr in den Umfragen weil die Menschen europaweit sehen, dass nicht Berlin ein Problem hat, die Menschen sehen, dass nicht Paris ein Problem hat, die Menschen sehen, dass nicht Rom ein Problem hat, sondern die Menschen sehen, dass London ein großes Problem hat, nämlich wie es mit der Lage umgehen soll.

Farage sagt sogar Die 350 Millionen, die wir uns sparen das war eine Lüge. Das ist die Realität, in der wir uns befinden.

Wenn ein Land rausgehen will, dann sagen nicht nur die Briten Brexit heißt Brexit, sondern dann müssten auch wir Europäer sagen Brexit heißt Brexit. Es wird dann für Großbritannien ein schwieriger Weg werden, aber in der Realität muss Farage zukünftig seinen Kindern beantworten, welches bittere Ergebnis er für sein Land aufwerfen wird.

Wir stehen zu diesem Europa, und die Brexit Diskussion wird zeigen, dass dieses Europa richtig ist!